frú forseti við búum við þá staðreynd sem er nöpur að einn stærsti launagreiðandi landsins á íslandi í dag er atvinnuleysistryggingasjóður sextán til sautján þúsund íslendingar hafa ekki atvinnu í dag atvinnuleysið er um níu prósent og atvinnuleysi er eitt mesta böl sem sérhver maður getur lent í það er því mikilvægt að snúa ofan af þessari þróun sem er svo óheillavænleg að við gefum okkur það að atvinnuleysistryggingasjóður þurfi á ári hverju að greiða hátt í eða um tuttugu milljarða til þess að greiða sautján þúsund einstaklingum atvinnuleysisbætur ef þessir sömu einstaklingar hefðu atvinnu þá væru þeir trúlega að borga svipaða upphæð í formi skatta til ríkisins þannig að umsnúningurinn í rekstri hins opinbera að horfa upp á sautján þúsund íslendinga ganga atvinnulausa eru jafnvel fjörutíu milljarðar króna þannig að það skýtur nú stoðum undir þann málflutning sem við mörg hér á alþingi íslendinga höfum talað fyrir róttækum aðgerðum til þess að koma atvinnulífinu af stað að nýju fjölga störfum í samfélaginu þannig að ekki eins margir íslendingar þurfi að leita á náðir atvinnuleysistryggingasjóðs ég spyr hæstvirts félagsmálaráðherra að því hver staða atvinnuleysistryggingasjóðs sé í dag hvenær má gera ráð fyrir því að hann verði orðinn mergsoginn það er það verða engir fjármunir lengur til í þessum sjóði og við þurfum að fara að veita af fjárlögum fjárveitingum inn í þennan sjóð ég held að það sé mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því hvað er framundan á næstu mánuðum það er gríðarlegur kostnaður við það að horfa upp á þetta atvinnuleysi margfeldisáhrifin eru gríðarleg og við þurfum að ráðast í mjög róttækar breytingar og aðgerðir til þess að snúa þessari óheillaþróun við þar dugir aðgerðarleysið eitt og sér ekki til þannig að um leið og ég spyr hæstvirtur ráðherra um stöðu þessa sjóðs og hvað hann sjái fyrir sér að við þurfum núna á fjárlögum að setja inn í þennan sjóð á þessu ári þá væri gott að heyra hvað hæstvirtur ráðherra er að gera í vinnumarkaðsaðgerðum til að beita sér í þeim efnum að örva vinnumarkaðinn því að öllu óbreyttu þá er hörmungarástand sem blasir við við þurfum að ráðast í einhverjar alvöruaðgerðir vegna þess að þetta kostar þjóðfélagið gríðarlega háa fjármuni eitthvað sem við höfum ekki þurft að horfast í augu við í mörg herrans ár